Pani Przewodnicząca! Dziękuję bardzo za przyjęcie niebieskiej kartki. Ja też popieram bojkot polityczny Soczi, natomiast zaskoczyło mnie to, czym Pan to argumentuje. Dzisiaj rano, kiedy moja grupa polityczna krytykowała jedną z pań przewodniczących za to, jak prowadzi obrady, Pan podniósł absurdalny argument, że krytykujemy ją dlatego, że jest kobietą.